Nepochybně ty dobré zprávy, které jdou z této země, je důležité ocenit, přestože víme, že určité problémy nadále ještě jsou k řešení, to není cesta, kterou by Albánie zvládla určitě za několik málo let. Ale já bych chtěl rovněž upozornit na to, co zde řekl již můj kolega pan poslanec Štětina. Je důležité zmínit, jakým způsobem aktem milosrdenství Albánie přistoupila k vyzvednutí uprchlíků, kteří se nacházeli na iráckém území.